Pani Przewodnicząca! Ja też mam wrażenie, że Parlament Europejski miałby dzisiaj ważniejsze sprawy, którymi mógłby się zajmować, a nie kolejny niefortunny incydent, który ma miejsce w stosunkach między Izraelem a Autonomią Palestyńską.

Otóż ja chcę Państwu powiedzieć, że w Izraelu panuje wolność mediów, Izrael jest krajem, w którym nie tylko media mogą dowolnie krytykować rząd i czynią to bardzo często, ale w parlamencie izraelskim zasiadają posłowie, którzy zwalczają rząd, są wobec niego w opozycji, ale zasiadają także posłowie palestyńscy, posłowie arabscy, którzy są w ogóle przeciwni istnieniu państwa Izrael. Izrael wyznacza standardy demokratyczne, które bylibyśmy wszyscy szczęśliwi, żeby obowiązywały w całym świecie arabskim, a niestety nie obowiązują. Ja muszę zresztą powiedzieć, że jeden z dzisiejszych wnioskodawców, pan poseł Murphy, który używał języka przemocy w tej Izbie, w jakimś sensie kompromituje przynajmniej część wnioskodawców tej rezolucji. Chcę powiedzieć, że ten język, w którym wzywa się masy do obalenia kapitalistycznego porządku, to jest język, który sprowadził bezbrzeżne cierpienia na naród, który reprezentuję, czyli na naród polski, na naród rosyjski, na całą Europę Środkowo Wschodnią. To jest język, który do dziś sprowadza cierpienia na naród kubański i naród Północnej Korei. Chcę powiedzieć nie komunizmowi!